V prvom rade by som chcela vysoko vyzdvihnúť správu, ktorú predložila kolegyňa Berès, a to najmä z toho dôvodu, že v nej nezdôrazňuje len potrebu úsporných opatrení, ale na aktuálnu krízu pozerá aj ako na krízu sociálnu.

Musíme zabezpečiť, aby najzraniteľnejšie skupiny a tí, ktorých najviac zasiahla kríza, boli chránení proti redistribučným účinkom hospodárskej krízy a plánom na fiškálnu konsolidáciu.